nú getur enginn lengur velkst í vafa um það að íslendingar vilja standa á rétti sínum og þeir ætlast til þess að stjórnvöld geri það fyrir þá því hefur verið haldið fram þrátt fyrir þetta að það hafi verið óljóst um hvað þessi atkvæðagreiðsla snerist ekkert gæti verið fjær sanni hún snerist um það að þjóðin felldi úr gildi lög sem alþingi hafði sett og voru í gildi þar til þessi ákvörðun var tekin og eftir því sem forusta ríkisstjórnarinnar segir sjálf sparaði sjálfri sér þjóðinni með því að minnsta kosti tugi milljarða króna þrátt fyrir þetta leyfa menn sér áfram að reka þetta mál og umræðuna um það með endalausum útúrsnúningum og spuna þeim spuna sem hefur einkennt líklega þessa ríkisstjórn frekar en nokkra aðra og þó sérstaklega í þessu máli nú erum við farin að heyra aftur og aftur fullyrðingar út í loftið þess efnis að kostnaðurinn við biðina af þessu máli sé slíkur að það hugsanlega jafnist á við sparnaðinn það eru engin rök færð fyrir þessu enda er ekki með nokkru móti hægt að reikna sig nokkuð nálægt þeirri niðurstöðu raunar er mjög undarlegt hvernig menn geta leyft sér að halda því fram að það að borga ekki fjörutíu milljarða króna í vexti á ári til útlanda í erlendri mynt feli í sér kostnað það er tínt eitthvað til að hagvöxtur væri hugsanlega miklu meiri og atvinnuástandið væri hugsanlega betra ef búið væri að ganga frá þessu hvað sýna staðreyndirnar hvað sýna til dæmis staðreyndirnar um meginröksemdafærslu ríkisstjórnarinnar gengi krónunnar þar sem mest áhersla var lögð á síðastliðið sumar þegar icesave var undirritað eftir undirritun icesave samningsins fyrsta lækkaði gengi krónunnar verulega hélt áfram að lækka en hvað hefur gerst með gengi krónunnar frá því að forsetinn synjaði lögunum staðfestingar það hefur styrkst jafnt og þétt og að sjálfsögðu hefur það gert það vegna þess að gengi krónunnar hangir saman við skuldir ríkisins ég tala nú ekki um í erlendri mynt meira en nokkuð annað í þessu máli eins og öðrum ættum við því að láta af því að slá ryki í augu fólks láta af því að ætla að kaupa okkur frá vandræðum til skemmri tíma litið kaupa ímynd og halda að þannig megi leysa vandann skoða plúsana og mínusana raunverulegar staðreyndir staðreynd málsins er sú að það sparar íslendingum ekki peninga að bæta gífurlegum upphæðum við skuldir ríkisins það styrkir ekki gengi krónunnar og það lagar að sjálfsögðu ekki skuldatryggingarálag ríkisins eins og við höfum séð frá því að forsetinn tók sína ákvörðun hvað hefur svo alistair darling fjármálaráðherra bretlands sagt núna hann hefur bent á það sem ég og stjórnarandstaðan höfum reynt að benda á hér mánuðum saman að auðvitað þjóni það ekki hagsmunum bretlands að leggja íslenskt efnahagslíf í rúst eða skaða það á nokkurn hátt það séu sameiginlegir hagsmunir breta og íslendinga að íslendingum farnist sem best efnahagslega hann segir að auðvitað verði bretar að gefa eitthvað eftir auðvitað verði menn að gefa íslendingum tíma til að leysa úr þessu auðvitað þurfi að slaka á vaxtakröfum og svo framvegis hvað segir forstjóri alþjóðagjaldeyrissjóðsins hann segir það á ekki að taka þessi mál inn til alþjóðagjaldeyrissjóðsins þau eiga ekki að hafa áhrif á afgreiðslu mála hér eins að síður kemur enn þá forusta ríkisstjórnarinnar fram hér og heldur því fram að við verðum að klára málið strax til þess að fá fyrirgreiðslu frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum er því þá haldið fram hér að forstjóri hans fari með rangt mál ef ríkisstjórnin er þeirrar skoðunar þarf þá ekki að taka það upp innan sjóðsins að lokum nokkur orð um stöðu ríkisstjórnarinnar að þessu máli loknu þjóðaratkvæðagreiðslunni

að ef menn sæju að sér og mynduðu meiri hluta um hagsmuni þjóðarinnar í icesave ætti það ekki að verða til þess að fella ríkisstjórnina hins vegar er algjörlega óásættanlegt að ráðherrar í ríkisstjórn skuli tala gegn þjóðaratkvæðagreiðslu gegn fyrstu þjóðaratkvæðagreiðslu lýðveldissögunnar og hvetja með aðgerðum sínum fólk til þess að sniðganga hana það er óásættanlegt og það er líka óásættanlegt hvernig þessi ríkisstjórn hefur haldið á hagsmunagæslu þjóðarinnar ekki bara í icesave málinu heldur í öllum öðrum málum nú er svo komið að ríkisstjórn íslands hefur birst út á við með þeim hætti að það stórskaðar trúverðugleika landsins